La forêt amazonienne, nécessaire à la vie des peuples autochtones, poumon de l'humanité, réservoir extraordinaire de biodiversité est saccagée. Elle est la proie d'un modèle d'agriculture industrielle, notamment la culture intensive de soja. Celle ci est responsable, non seulement de la déforestation, mais aussi de la pollution des rivières et des fleuves par les pesticides, de la destruction des habitats de nombreuses espèces animales et de l'accaparement des terres aux dépens des paysans. En parallèle, Bolsonaro démantèle la protection de l'environnement, il favorise l'exploitation forestière illégale et bafoue les droits des peuples autochtones. Ce n'est pas qu'un problème brésilien. Lorsque l'Europe importe du soja OGM, lorsqu'elle négocie un accord de libre échange avec le Mercosur, lorsque nos banques ou nos entreprises financent cette destruction, l'Europe est complice de cet écocide. Le changement climatique et la crise actuelle montrent que c'est maintenant qu'il faut agir. La déforestation continue de s'aggraver malgré la multiplication des initiatives internationales. L'Union européenne doit faire preuve de leadership et prendre des mesures fortes et concrètes.